Doamnă președintă, acum 30 de ani liderii mondiali s au reunit în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și au dovedit un angajament istoric în fața copiilor de pretutindeni, adoptând Convenția asupra Drepturilor Copilului. Deși Convenția este documentul Organizației Națiunilor Unite ratificat de cele mai multe țări, situația reală nu ne oferă atât de multe motive de sărbătoare unul din patru copii ai Uniunii Europene, iar în România aproape jumătate din copii, se află în pericol de sărăcie și excluziune socială.

Sunt cifre care ar trebui să ne determine să întrebăm dacă în trei decenii am făcut suficient pentru a identifica vulnerabilitățile și a le preveni, dacă am acordat atenția cuvenită acelora care nu au vocea necesară pentru a putea vorbi singuri, și dacă nu cumva trebuie să investim mai mult în garantarea și protejarea drepturilor fundamentale de îngrijire medicală, educație, condiții de viață decente, alimentație adecvată.